Autoridad Bancaria Europea todos los candidatos a presidirlo hombres. Junta Única de Resolución todos los candidatos hombres. Mecanismo Único de Supervisión presidente, un hombre. Tres Autoridades Europeas de Supervisión también presidente un hombre. Está claro que las estructuras de poder son desiguales y está claro que hay un desequilibrio de género en los servicios bancarios y financieros, concretamente en sus puestos ejecutivos, y también está claro que uno de los valores de la Unión Europea es la igualdad de género y la perspectiva de género como un valor y un principio horizontal. Igualdad significa más democracia. Igualdad significa salvaguardar los derechos humanos. Por eso es importantísimo romper los estereotipos, lo que no ha entendido nuestro compañero el señor Sośnierz.